Herr Präsident! Die Europäische Union hat bekanntlich jede Menge Probleme zu bewältigen, und mit jeder Erweiterung kommen neue dazu. Eine Konzentration auf die europäische Sicherheitspolitik ist meines Erachtens also nur in dem Ausmaß sinnvoll, in dem diese Problemfelder bekämpft bzw. beseitigt werden etwa durch die Beseitigung von Doppelstrukturen oder durch die Schaffung einheitlicher Standards für militärische Güter.

Wenn die USA von Europa mehr Eigen Engagement in der Sicherheitspolitik fordern, dann fordern sie bekanntlich stets blinden Gehorsam zur Unterstützung des US amerikanischen Supermachtinteresses. Die kontinuierlichen Verstöße der US Amerikaner gegen Menschen und Völkerrecht alles natürlich immer im Namen der Terrorbekämpfung und der Demokratisierung sollten wir nicht länger kritiklos hinnehmen. Es ist meines Erachtens höchste Zeit, dass sich die EU außen und sicherheitspolitisch emanzipiert.